En janvier dernier déjà, j'ai interpellé dans cet hémicycle la haute représentante sur le sort de ce suédo iranien, professeur à la VUB de Bruxelles, condamné à mort après une farce de procès et sous un prétexte fallacieux, il y a deux ans. Il croupit depuis dans une cellule, dans l'attente de son exécution sans cesse repoussée, heureusement, sous la pression internationale, mais sans accès ni à un avocat ni à un médecin. De nombreux binationaux sont dans la même situation, comme le chercheur britannico iranien Abbas Edalat, arrêté il y a un mois, sans qu'aucun chef d'accusation ne lui ait été communiqué.